Pani Komisarz! Sytuacja w Iraku na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat jest oczywiście bardzo skomplikowana, związana z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wydaje mi się jednak, że rezolucja, którą przedstawiamy, porusza wszystkie ważne aktualne aspekty sytuacji wewnętrznej w Iraku. Niestety mamy do czynienia cały czas z przypadkami łamania praw człowieka, stosowaniem tortur, z atakami terrorystycznymi. Ta rezolucja nawołuje oczywiście do niedyskryminowania Turkmenów, prawa zresztą wszystkich mniejszości są teoretyczne zagwarantowane w konstytucji Iraku. Wspomina o potrzebie koordynacji irackich władz i organizacji międzynarodowych w celu wspierania mniejszości i tych najsłabszych grup. Wzywa rząd iracki i wszystkich przywódców politycznych do podjęcia dialogu. Mam nadzieję, że również w imieniu Unii Europejskiej Pani Wysoka Przedstawiciel podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby zaprzestać dyskryminacji mniejszości i będzie wspierała iracki rząd w celu zoorganizowania wolnych, pokojowych, uczciwych wyborów regionalnych w kwietniu, które będą szansą na dialog w Iraku.